samgönguráðherra um vegaframkvæmdir á vestfjörðum og af hverju er spurt sérstaklega um vegaframkvæmdir á vestfjörðum það væri hægt eflaust að tala hér í nokkra klukkutíma um það af hverju í ósköpunum menn ættu sérstaklega að spyrja um það það er alveg ljóst að við sem búum í því kjördæmi og erum að vinna fyrir fólkið í kjördæminu og fólkið þá um leið á vestfjörðum við eigum í miklu samskiptum við þetta ágæta fólk við þekkjum það orðið á eigin skinni eða rassi ef má orða það þannig hvers konar vegir eru hér í okkar kjördæmi og ekki síst þarna vestur um og rauninni er það alveg ótrúlegt að það skuli vera árið tvö þúsund og níu og við séum enn að keyra á vegum sem eru byggðir að mér skilst allt aftur til ársins nítján hundruð fjörutíu og sex eða nítján hundruð fjörutíu og sjö minnir mig elsti hluti ákveðins vegarkafla þarna sé þess vegna er ekki óeðlilegt að við veltum fyrir

nú vitum við það að ríkisstjórnin er að velta fyrir sér að setja í gang ákveðnar framkvæmdir sem kallast stórframkvæmdir eða eitthvað slíkt og mér vitanlega er það sem ég hef heyrt og séð af því og hæstvirtur ráðherra getur vitanlega leiðrétt það þá er eingöngu ein framkvæmd uppi á borðinu sem telst stór fyrir utan suðvesturhornið og það eru vaðlaheiðargöng og því er mjög mikilvægt að vita það og þá inni í þessum svörum væntanlega hvort einhverjar framkvæmdir þarna á vestfjörðum teljist það stórar að þær geti fallið inn í þennan pakka en spurningin til ráðherra er svohljóðandi hvaða vegaframkvæmdir á vestfjörðum telur ráðherra mikilvægastar og hvernig hyggst hann beita sér fyrir að hraða þeim og þegar spurt er um hvernig hann hyggist beita sér fyrir að hraða þeim þá er vitanlega verið að horfa til þess að sá möguleiki sé fyrir hendi að eitthvað af þessum mjög svo brýnu og stóru framkvæmdum sem búið er að fresta vegna þenslu og búið er að fresta vegna kreppu maður veit ekki orðið þá hvenær á að fara í þessar framkvæmdir ráðamenn hljóta að hafa verið að bíða eftir einhverju status co svo til þess að hægt sé að fara í framkvæmdir sem ekki er hægt að fara í vegna kreppu og ekki hægt að fara í vegna þenslu af því er mjög mikilvægt hvernig hann hyggst beita sér fyrir því hæstvirtur ráðherra að þessar framkvæmdir komist á koppinn